pour tous les citoyens de l'Union européenne.

Je peux vous assurer, Monsieur Agnew, que la Commission n'a jamais demandé aux agriculteurs de produire moins, mais de produire mieux.